Monsieur le Président, le projet de rapport est plein de bonne volonté. Les souffrances de nombreux peuples autochtones qui perdent leur identité, leur histoire, leur territoire en étant soumis à des intérêts économiques extérieurs ou intérieurs est une véritable atteinte aux droits de l'homme et même un crime. Mais l'imposition de normes contraignantes unilatérales s'appliquant aux seules entreprises européennes fera sans doute le jeu de nos concurrents internationaux, à savoir la Chine et les États Unis. Par ailleurs, l'ingérence extérieure entre pouvoir national et communautés locales pourrait s'appliquer sans perspicacité. Comment juger, par exemple, à partir de Bruxelles, des relations entre la métropole Paris et les Français d'Outre mer? Par contre, le rapport est très timide sur le libre échange débridé, la loi du marché autorisant souvent la destruction des communautés autochtones. C'est cette loi économique de société de marché qui autorise la loi du plus fort.